Gospodine predsjedniče, poštovani povjereniče Vella, kolegice i kolege, zaštita morskih resursa važan je segment europskih politika, a najveći je izazov kako s time uskladiti interese ribara na koje također moramo misliti pri donošenju nove regulative. Stanje se na terenu mijenja vrlo brzo i zato ne smijemo kaskati želimo li postići i dugoročno održati ravnotežu između ovih dvaju ciljeva koji ribarstvo čine održivim i ujedno profitabilnim zanimanjem. Nedopustivo je da Europska komisija predlaže prenošenje ICCAT preporuka sa zakašnjenjem od četiri, odnosno devet godina jer se otad na moru i ljudima koji od njega žive štošta promijenilo. Pozivam Komisiju da u narednim postupcima uzme u obzir vremenske rokove i pravovremeno reagira. Budući da dolazim iz Hrvatske, ne mogu se ne osvrnuti na pitanje kvota za iglune. Hrvatska je ribarska flota orijentirana samo na Jadransko more i ne izlazi na ostale dijelove Sredozemlja ili na oceane kao što je to praksa među flotama drugih država članica. Jadransko je more od ključne važnosti za opstanak hrvatskog ribarstva, ali i primorskih te otočnih zajednica, što mora biti uzeto u obzir pri dodjeli kvota. Ovim putem stoga želim izraziti svoje veliko protivljenje kvotama za izlov igluna koje su nam dodijeljene i tražim da one za Hrvatsku budu veće jer će ove koje su predložene nanijeti veliki udarac hrvatskom ribarstvu.